A bölcs Konfuciusz több ezer évvel ezelőtt azt mondta, azt tanította ha valakivel alapvető dolgokban nem tudsz egyetértésre jutni, ne kovácsolj vele közös terveket. Ehhez képest én azt látom, hogy az Európai Unió egésze és a tagállamok is egyenként, régi tagállamok is, meg új tagállamok is, mindenki Kínával akar együttműködni, külön külön gazdasági megállapodásokat kötni. Majd bejövünk ebbe a terembe, és az országok egy részének európai parlamenti képviselői olyan jelentést akarnak holnap elfogadni, amely minden oldalában kioktatja Kínát, ahelyett, hogy arról beszélne, arról írna, hogy miképpen lehet a mi Juncker tervünket együttműködésbe hozni, Európa gazdaságát belendíteni

Azt javaslom tehát a kollégáknak, hogy régi, új tagállamok, mindannyian azon gondolkodjunk, hogy miképpen működjünk együtt, és ne azon, hogy hogyan vigyük tovább a korábbi gyarmati világ gondolkodásmódját és kioktatását.